Am votat în favoarea acestui raport deoarece bugetul Uniunii reprezintă un instrument cheie în vederea stabilizării economiei. El poate fi utilizat pentru a promova investiții în creștere și crearea de locuri de muncă. De asemenea, bugetul poate ajuta statele membre să depășească dificultățile cu care se confruntă.

Statele membre trebuie să continue eforturile în vederea exploatării potențialului de creștere durabilă. Cadrul Financiar Multianual trebuie să ofere o flexibilitate bugetară sporită, pentru a se asigura că resursele sunt folosite pe deplin. România are dificultăți în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, iar țintele pentru sfârșitul acestui an au fost revizuite în scădere. Însă este necesară asigurarea unei finanțări adecvate pentru politica de coeziune și politica agricolă comună. Astfel, se vor putea reduce decalajele de dezvoltare față de celelalte țări din Uniune.